Monsieur le Président, chers collègues, merci beaucoup pour ce débat et pour les avis extrêmement tranchés, merci Madame la Commissaire pour votre engagement et vos propos. Beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulevées dans ce débat sont en réalité déjà couvertes par le rapport et notamment sur les questions liées aux sujets sociaux et au principe de subsidiarité.

Mais ce n'est pas tout, exclure les voitures du champ d'application, c'est aussi donner la possibilité aux États d'introduire des systèmes de vignette plus discriminatoires entre résidents et non résidents. Ceux qui prétendent défendre les usagers de la route en voulant exclure les véhicules légers font en fait le contraire ils s'opposent à une tarification routière plus juste pour les contribuables, qui paient aujourd'hui dans de nombreux pays l'entretien des routes, et pour les usagers qui ne bénéficieront pas des propositions de modernisation des péages inclues dans ce rapport. Pour conclure j'aimerais donc appeler l'ensemble des collègues à ne pas revoir à la baisse le niveau d'ambition du texte pour arriver à une position du Parlement européen forte, notamment en vue des négociations avec les États membres.